Studii recente ne arată că există diferențe semnificative de gen în ceea ce privește mobilitatea lucrătorilor în Uniunea Europeană, care favorizează prezența stereotipurilor și încurajează discriminarea de gen pe piața muncii. În contextul crizei economico financiare actuale, posibilitatea femeilor de a se deplasa liber pe teritoriul UE și de a alege un loc de muncă a fost grav afectată, rata șomajului în acest caz fiind de 10,7, respectiv 22,7, în cazul femeilor sub 25 de ani. Având în vedere că femeile sunt expuse mai mult decât bărbații la riscurile sociale pe tot parcursul vieții, consider că politica de mobilitate educațională și profesională trebuie să fie concepută și aplicată în contextul politicilor sociale integrate de ocupare a forței de muncă la nivel european, având ca obiectiv principal combaterea discriminărilor legate de sex, rasă, origine, religie, vârstă sau starea sănătății.